Jako bývalý vysokoškolský kantor mám praktické zkušenosti s mobilitou studentů po Evropě. Je to pro mladé lidi mimořádně přínosné, nejen z důvodu získání znalostí a osvojení si znalosti cizího jazyka, ale i z důvodu sociální vyspělosti a vyzrálosti. Je dobře, že se snažíme Erasmus rozšířit i na jiné skupiny mladých lidí nebo na skupiny lidí, kteří se rekvalifikují.

v oblasti učňovského vzdělávání pouze 1 učňů po Evropě má zkušenost s nějakou takovou výměnnou stáží, a je dobře, že tento materiál se snaží rozšířit množství lidí, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, a dát jim šanci také podstoupit vzdělávací a jiné kurzy v jiných státech EU. Kdyby se to podařilo, určitě by to pro mladou generaci bylo dobré pro zvýšení možnosti uplatnit se na trhu práce.